Madame la Présidente, la situation demeure fragile au Kirghizstan, beaucoup l'ont déjà dit, et je regrette d'ailleurs que la résolution ne reflète pas les propos qui ont été tenus ici.

Qui a intérêt à ce que la démocratie ne puisse pas s'y installer? Qui a intérêt à empêcher le gouvernement provisoire de mener à son terme le processus de retour à l'ordre constitutionnel démocratique et à la primauté du droit?

Il suffit de se poser ces questions, pour qui connaît un peu ce pays, pour savoir ce qu'il en est.

Alors oui, Madame la Haute représentante, Madame la Commissaire, l'Union européenne doit, sans ingérence, s'engager pleinement au Kirghizstan et apporter toute l'aide nécessaire pour que la population de ce pays, quelles que soient ses origines, ne soit pas victime d'enjeux politiques et diplomatiques qui la dépassent.